Ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár! Chcem sa poďakovať aj kolegom Wentovi a Neuserovi za množstvo práce pri príprave tejto správy.

Po prvé, malthuziánska perspektíva nepatrí do európskeho dokumentu.

Rozvojová pomoc EÚ sa musí zamerať na boj proti skutočným príčinám chudoby zlému vládnutiu, nedostatku vzdelania a násiliu, a nie na podporu populačnej politiky po vzore čínskej komunistickej strany. Po druhé, nemôžeme ignorovať fakt, že v oblasti chápania sexuálnych a reprodukčných práv a služieb neexistuje medzi členskými štátmi EÚ konsenzus. Tieto témy preto nemôžu byť súčasťou európskeho konsenzu o rozvoji.

Ďakujem pekne.